bei den Basisrechten für Menschen mit Behinderungen das Recht auf Information und auf Zugang gewährleistet ist. Positiv ist auch durchaus, dass die Entschädigung für kleine und mittelständische Unternehmer jetzt in vertretbarer Höhe ist, das war nicht von Anfang an so. Und positiv ist natürlich, dass wir eine Einigung erzielt haben, denn es hätte auch sein können, dass wir uns im Vermittlungsverfahren nicht einigen. Dann wäre ein bestimmter Transportbereich ganz ohne Regelung geblieben.

Obwohl wir sagen, Mobilität von Menschen, Waren und Dienstleistungen ist europäisches Credo, haben wir für diesen Bereich keine europäische Lösung, wenn drei Länder nicht dabei sind und einige andere Länder gar nicht so lange Buslinien haben. Das Recht von Menschen mit Behinderungen auf eine Begleitperson, die häufig notwendig ist, um fahren zu können, ist nur bei langen Strecken gewährleistet. Und es ist auch so, dass die Höhere Gewalt Klausel, die im Flugbereich nicht gilt bei der Aschewolke musste entschädigt werden bei den Bussen gilt und dass damit gerade die Passagiere mit kleinem Portemonnaie

Wir haben uns deswegen im Vermittlungsverfahren bei der Mitternachtssitzung der Stimme enthalten es gibt Positives und Negatives und wir werden das auch heute tun.